Pani przewodnicząca! Jest taki kraj w przestrzeni byłego Związku Radzieckiego, gdzie wyniki wyborów są nieznane przed wyborami. To jest Ukraina i powinniśmy się z tego cieszyć, bo mamy w tym też swoją zasługę. Po tych wyborach na Ukrainie coś się zmieni, będzie nowy prezydent i ten nowy prezydent powinien spotkać się z przyjaznym przyjęciem w Unii Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Dlatego, że tendencja europejska to nie jest chwilowa pasja, to jest poważne wyzwanie, które jest ambicją milionów Ukraińców. Potrzebne jest nowe otwarcie Unii Europejskiej wobec Ukrainy. Nie kierujmy się osobistymi ambicjami. Ja rozumiem, że w Europejskiej Partii Ludowej jest trochę żalu, że nie wygrała ta pani, na której państwu zależało. Ale nowego prezydenta Ukrainy nie spychajmy w objęcia Moskwy. To będzie partner, od którego trzeba wymagać. To będzie partner, któremu trzeba stawiać zadania.